Dlatego dobrze się stało, że ta kwestia stała się przedmiotem dyskusji w Radzie. Konkluzje, które tam padły, w moim przekonaniu idą w dobrą stronę.

Dobrze się stało również, że nie powstał ekskluzywny klub euro.